Ich bin 1975 in eine Europäische Union hineingeboren worden, und sie hat bis heute mein politisches Leben bestimmt.

Wenn von Erhöhungen gesprochen wird, dann drückt man sich darum, die Diskussion über eine anständige Mittelverwendung zu führen.

Die einzige Antwort, die dem Haus und dem Bericht einfällt, ist mehr Geld, ohne dass allerdings klar benannt wird, woher dieses Geld kommen soll.

Wenn man wirkliche Strukturreformen gewollt hätte, hätte man z.